C'est vrai qu'à La Valette, les chefs d'État et de gouvernement ont posé les premières bases d'une gestion de la situation migratoire inédite.

Oui, c'est nécessaire, mais c'est bien insuffisant, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre.

Une fois de plus, malheureusement, nous avons le sentiment que les paroles l'emportent sur les actes.

Le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen doivent ainsi se mobiliser, pas seulement pour permettre de lutter contre cette migration, pour permettre le développement de l'Afrique, mais aussi pour lutter contre le terrorisme. Quand on voit Boko Haram au Cameroun il y a encore quelques jours, quand on voit Mokhtar Belmokhtar être l'auteur des assassinats de Bamako il y a quelques jours, voilà donc la nécessité qu'à l'occasion de la COP21, tous autant que nous sommes, nous soyons là pour permettre qu'une résolution